Paní předsedající, kybernetická bezpečnost je v posledních několika letech velmi aktuálním pojmem. V srpnu 2017 připravila Evropská komise první balíček s tímto tématem, který posiluje agenturu ENISA. Diskutovaná zpráva chce posílit síť národních koordinačních center. Tato kompetenční centra rozpracují odpovídající části směrnic Digitální Evropa a Horizont Europa alokací grantů a podporou. U kompetenčních center se předpokládá, že budou koordinovat a usnadňovat práci sítě celého společenství zabývajícího se kybernetickou bezpečností. Podporuji zájem zpravodajky posílit bezpečnost bezplatných a otevřených zdrojů software, protože jejich zranitelnost může ohrozit fungování internetu a s ním spojených služeb. Centra by měla podporovat odolnost a integritu sítí a informačních systémů. Neměla by se soustřeďovat na technologie dvojího a případně vojenského užití. V souladu se Smlouvami je nutné toto rozdělení respektovat.